er hér með fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra en svona vegna orðaskipta hér út af fyrirspurnatíma við hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra vil ég bara upplýsa þingheim um það að ég ákvað að fylgja því eftir að fá svar við þeirri spurningu sem ég fékk ekki svar við og sendi inn skriflega fyrirspurn og mun sjá hvað verður um það eins og við vitum er hugmyndin sú að hæstvirtir ráðherrar svari hér og ég er ekki í neinum vafa um það að hæstvirtur menntamálaráðherra mun þeirri spurningu sem ég mun leggja fyrir hæstvirtan ráðherra ég er enn og aftur og verð hér í dag í þessum langa stjórnarsáttmála sem er með margt athyglisvert ef einhver les hann en hann er samt sem áður mikið magn orða og það er svo ýmislegt sem þarna leynist sem ég held að sé vert að skoða og ræða hér eitt af því sem kemur þar fram virðulegi forseti er á blaðsíðu fjórtán með leyfi forseta segir í einum af þeim punktum sem þar eru heildstæð lög um fjölmiðla verði sett þar sem ritstjórnarlegt sjálfstæði og réttur blaðamanna eru tryggð nú

og orsakaði meðal annars það ástand sem upp kom hér

að sú umgjörð sem var um fjölmiðla í landinu var ekki fullnægjandi við þekkjum að það voru sett fjölmiðlalög hér sem forseti lýðveldisins neitaði að skrifa undir niðurstaðan varð þá sú að það var ekki farið út í neina slíka lagasetningu og hvort sem það var ástæðan alla vega hefði það ekki verið hægt ef fjölmiðlalögin hefðu verið sett þá var það samt sem áður þannig að þær viðskiptablokkir sem hér voru stærstar áttu held ég allar sinn fjölmiðil háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir fyrrverandi menntamálaráðherra setti af stað vinnu með fulltrúum allra flokka þar sem menn komust að ákveðinni niðurstöðu þar sem meðal annars var tekist á um eignarhald en það náðist ekki sátt um að klára það í þinginu það kom mér þess vegna á óvart þar sem menn eru með þetta innirit í stjórnarsáttmálanum að það séu ekki einu orði vikið að eignarhaldinu því að ég hef ekki heyrt á neinum fulltrúum stjórnmálaflokka sem hafa rætt þessi mál að menn hafi talið ástæðu til annars en að setja einhverjar reglur um það og það er vel þekkt í þeim löndum sem við berum okkur saman við þess vegna vildi ég bara spyrja hæstvirtan ráðherra hvers vegna er ekki gert ráð fyrir reglum um eignarhald á fjölmiðlum í þeim fjölmiðlalögum sem ætlunin er að setja samkvæmt stjórnarsáttmálanum og eiga að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði og rétt blaðamanna